Signora Presidente, signora Reding, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che imprese, consumatori e famiglie riceveranno vantaggi concreti da questo regolamento peraltro la riforma del provvedimento del 1995 non poteva essere ulteriormente rinviata, sono passati quasi vent'anni ed è cambiato tutto. La modernizzazione recata dai servizi internet ha decisamente richiesto questo provvedimento che accogliamo con favore. Peraltro il clima di sfiducia legato anche alla vicenda del Datagate imponeva un quadro legislativo chiaro, che tutelasse davvero i cittadini rispetto a questioni concrete, cittadini, famiglia e imprese. Il risultato è assolutamente apprezzabile, crea un mercato unico digitale con uno sportello unico, riduce gli oneri amministrativi secondo un principio di proporzionalità a vantaggio delle piccole e medie imprese, assicura una legislazione più semplificata, tutela i minori e le categorie fragili e nel contempo stabilisce condizioni di parità per le aziende non europee che operano in Europa. Si tratta certamente di passi avanti concreti, con una direttiva che poteva essere varata con qualche ulteriore elemento che garantisse diritto di privacy da un lato e adeguata informazione dall'altro. Nel complesso un risultato positivo raggiunto, che tutela i diritti fondamentali, le attività commerciali e la sicurezza ai cittadini.